herra forseti við ræðum hér hvert stefna skal í eignarhaldi og nýtingu auðlinda okkar í vatnsafli og jarðvarma spurningin er hvort við eigum að stefna í átt til sjálfbærrar þróunar með hagsmuni almennings að leiðarljósi eða að hámarksnýtingu með skammtímagróðann að markmiði orku og auðlindamálin hafa svo sannarlega verið fyrirferðarmikil hjá okkur hér í pólitískri umræðu undangenginna ára aðdragandinn að því að raforkutilskipun evrópusambandsins var tekin í lög var til að mynda mjög umdeildur við töldum vinstri græn að íslendingar ættu að sækja um undanþágu frá innleiðingunni vegna smæðar markaðarins og einangrunar samkeppni ætti ekki heima við íslenskar aðstæður

í svari iðnaðarráðherra við fyrirspurn minni fyrir einu eða tveimur þingum og í ræðu hæstvirts iðnaðarráðherra um raforkuskýrslu í vetur kom fram að núll komma þrjátíu og fimm prósent af raforkukaupendum höfðu skipt um raforkusala í árslok tvö þúsund og sex sem sagt það hefur algjörlega misheppnast að innleiða samkeppni á íslenska raforkumarkaðnum hins vegar telja menn að kerfisbreytingin ein hafi kostað fimm til sex milljarða króna ég tel að vonbrigði markaðsaflanna út af þessari misheppnuðu samkeppni sé önnur ástæðan fyrir því að þetta frumvarp hér er flutt hin ástæðan er einkavæðingin á fimmtán komma tveggja prósenta hlut ríkisins í hitaveitu suðurnesja í apríl tvö þúsund og sjö henni fylgdi mikil ásókn einkafjármagns og fjárfesta í orkulindir þjóðarinnar og fyrirtækin sem hún hefur byggt upp á orkusviði í áratugi þessi ásókn náði hámarki í svokölluðu rei máli sem tókst sem betur fer að stöðva síðastliðið haust fyrir harðfylgi fulltrúa vinstri grænna svandísar svavarsdóttur í stjórn orkuveitunnar við þá atburði var fólki brugðið

orkulindir þjóðarinnar og þessi öflugu fyrirtæki sem eru í eigu almennings í landinu en það kom líka kall úr annarri átt það kom kall úr ranni vonsvikinna frjálshyggjumanna sem kröfðust nýrra aðgerða til þess að koma á samkeppni á þessum örmarkaði hér hvað sem það konar við þessu kalli frjálshyggjunnar brást hæstvirtur iðnaðarráðherra um leið og hann boðaði að hygðist tryggja eignarhald þjóðarinnar á orkuauðlindunum hér hafa því herra forseti tekist á tvö andstæð öfl við mótun þessa frumvarps tvær ólíkar pólitískar stefnur annars vegar um félagslega eign á auðlindum ég fyrirtækjum á orkusviði og hins vegar sú sem fylgir blint kenningum adams smiths um að markaðurinn eigi að annast almannaþjónustuna eins og reyndar öll önnur verkefni í samfélagi manna niðurstaðan frumvarpið er í takt við þetta hún er tvíbent hún vísar til tveggja átta og er það í samræmi við annað það sem frá þessari ríkisstjórn kemur sem ég held að réttilega hafi verið kölluð tvíhöfði í umræðum einhvers staðar í fjölmiðlum í gær ég kaus herra forseti að draga aðeins fram þennan aðdraganda vegna þess að hann varpar í mínum huga ljósi á þá staðreynd að enda þótt yfirlýst markmið þessa frumvarps sé að tryggja almannahagsmuni er þar ekki allt sem sýnist frumvarpið opnar gátt fyrir einkavæðingu raforkugeirans og getur að mínu viti kollvarpað eignarhaldi og rekstri á orkufyrirtækjum landsmanna með ófyrirsjáanlegum afleiðingum og miklum kostnaði fyrir almenning eg vek athygli á því að þó að orkuauðlindir sem nú eru í opinberri eigu verði áfram í opinberra eigu verði þetta frumvarp samþykkt verður heimilt að selja öll fyrirtæki sem nú eru í sölu og vinnslu og fyrirtæki sem verða búin til þess að annast það út úr stærstu orkufyrirtækjunum sem sagt að selja hundrað prósent af því það verður heimilað að selja fjörutíu og níu

ég ætla ekki herra forseti að ég ætla ekki herra forseti að fara ítarlega í nefndarálit mitt en vísa til þess þar sem við á ég kaus að láta fylgja því þrjú álit sem nefndinni bárust frá sambandi íslenskra sveitarfélaga frá alþýðusambandi íslands og frá brsb þetta eru í mínum huga fulltrúar almannavaldsins í landinu sem gæta breiðra hagsmuna almennings gagnvart sérhagsmunum og það er athyglisvert hvað segir í þessum álitum um stærstu málin sem eru til umfjöllunar í þessu frumvarpi í greinargerð frumvarpsins er fjallað um þau álitamál sem snúa að stjórnarskrá lýðveldisins og vísa til álitsgerðar eiríks tómassonar þar um ég vík að því í nefndaráliti mínu að stjórnarskráin hafi ekki fengið að njóta vafans við umfjöllun nefndarinnar það voru nokkrir umsagnaraðilar sem fjölluðu um það hvort álitið færi í bága við stjórnarskrána og ég vísa til álits landsvirkjunar og verslunarráðsins en veigamestu athugasemdirnar komu þó frá sambandi íslenskra sveitarfélaga í umsögn sambandsins segir meðal annars herra forseti sambandið leggur áherslu á að ekki verði gengið lengra en brýn nauðsyn ber til í að skerða frelsi sveitarfélaga og fyrirtækja í þeirra eigu til að ráðstafa eignarréttindum á þann hátt sem þau telja hagfelldast fyrir viðkomandi fyrirtæki og íbúa viðkomandi sveitarfélags um þetta vísast meðal annars til sjötugasta og öðrum og sjötugasta og áttundu grein stjórnarskrárinnar og ákvæði evrópusáttmála um sjálfstjórn sveitarfélaganna síðan segir í frumvarpinu felst mjög mikið inngrip í starfsemi orku og veitufyrirtækja

alfarið gegn því að frumvarpið verði samþykkt nema gengið hafi verið úr skugga um að frumvarpið sé í samræmi við eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar vegna þessara athugasemda herra forseti óskaði ég eftir því að nefndin réði sérfræðing til þess að fara betur yfir tiltekna þætti frumvarpsins en sumum þeirra voru ekki gerð skil í annars ágætri álitsgerð eiríks tómassonar lagaprófessors álitsgerðina þarf þó að skoða í því ljósi að hún var lögð frama f hálfu iðnaðarráðherra og til stuðnings frumvarpinu með þessari ósk er ég ekki að varpa rýrð á þá tvo ágætu lögmenn sem komu sem gestir á fund nefndarinnar og skeggræddu þar þessi atriði þá sigurð líndal og karl axelsson hæstaréttarlögmenn heimsóknir gesta á fund nefndarinnar er hins vegar ekki hægt að leggja að jöfnu við unna álitsgerð því miður herra forseti var ekki orðið við þessari ósk og ég undrast það og ég átel það herra forseti að þegar fram koma áleitnar spurningar sem varða stjórnarskrá lýðveldisins um það hvort frumvörp frá framkvæmdarvaldinu standist hana eigi þingnefnd ekki annan kost en þann að styðjast við eitt stakt lögfræðiálit sem framkvæmdarvaldið sjálft hefur keypt og látið vinna eftir þessa reynslu mína í nefndinni verð ég að segja að mér þótti frábært að heyra að í félags og trygginganefnd væru önnur vinnubrögð uppi þar hefðu menn fengið lögmann til þess að aðstoða nefndina við endurvinnslu á lagafrumvarpi sem þar var til athugunar ég hlýt því herra forseti að álykta sem svo að það hafi verið hrein meinbægni sem réði afstöðu háttvirtur iðnaðarnefndar varðandi það að kaupa nýtt álit en ekki skortur á heimildum eða skortur á fjármagni eins og borið var við ég vil víkja að þessu búnu að afstöðu okkar til frumvarpsins breytingartillögum vinstri grænna og afstöðu okkar til breytingartillagna meiri hlutans og fulltrúa frjálslynda flokksins í lok nefndarálits míns á blaðsíðu átta er lýst stuðningi við það markmið frumvarpsins að treysta eignarhald ríkis og sveitarfélaga á orkuauðlindum sem þegar eru í almannaeign

jafnframt er lýst andstöðu við fyrirhugaða uppskiptingu fyrirtækja á orkusviði og andstöðu við sölu á hlutum úr landsneti af þessu leiðir að við leggjum fram nokkrar breytingartillögur á þingskjali þúsund og níutíu og níu og þar sem hér er um bandorm að ræða er þetta allflókið breytingartillöguplagg sem ég ætla ekki að reyna að lesa að þessu sinni breytingartillögurnar eru fólgnar í þessu herra forseti í fyrsta lagi að frumvarpið taki ekki aðeins til auðlinda í hreinni opinberri eigu heldur líka til eina fyrirtækisins sem er í blandaðri eign sveitarfélaga og einkaaðila það er til hitaveitu suðurnesja það er hægt með því að fella niður orðið alfarið þar sem við á í öðru lagi að fallið verði frá öllum kröfum um fyrirtækjalegan aðskilnað raforkufyrirtækja og hitaveitna í þriðja lagi að landsnet verði áfram í opinberri eigu í fjórða lagi eru smærri tillögur veigaminni tillögur vil ég segja meðal annars um að bráðabirgðaákvæði tólf verði fellt niður um endurskoðun og hlutafélagavæðingu orkufyrirtækjanna sem nú eru sérlög um og enn fremur að í fyrstu grein verði gætt hagsmuna bæði eiganda auðlindarinnar og leigjanda sú tillaga gengur reyndar lengra en tillaga meiri hlutans við þá grein ég vil víkja herra forseti að afstöðu okkar til breytingartillagna meiri hlutans við munum greiða atkvæði gegn tillögunni um að breyta ákvæði um eignarhald opinberra aðila í sérstökum sérleyfisfyrirtækjum banni að það skuli vera fimmtíu og eitt prósent í stað tveggja þriðju að það skuli vera einfaldur meiri hluti í stað aukins meiri hluta ef svo ólíklega vill til að tillaga okkar um að falla frá fyrirtækjalegum aðskilnaði verður felld en ég vona auðvitað herra forseti að hún verði samþykkt vegna þess að þessi krafa er gríðarlega íþyngjandi fyrir fyrirtækin og kostnaðurinn mun lenda á almenningi í landinu þar er líka mun lengra gengið er kröfur evrópusambandsins standa til og ég vísa til álitsgerða alþýðusambands íslands og sambands íslenskra sveitarfélaga hvað þetta varðar í öðru lagi hvað varðar breytingu meiri hlutans um að undanskilja veitur frá uppskiptingu ef á dreifiveitusvæði þeirra búa tíu þúsund manns eða færri í stað þess að miða við tvö ja milljarða króna tekjumark verð ég að segja að sú tillaga auðvitað verður óþörf þegar búið er að samþykkja tillögu okkar um það að hætta við þessa vitleysu að skipta upp þessum fyrirtækjum með ærnum kostnaði en eins og fram kemur í nefndaráliti mínu tel ég mjög mikilvægt að ef farið verður út á þá óskynsamlegu braut verði veikustu og minnstu fyrirtækjunum að minnsta kosti hlíft við þeim kostnaði í þriðja lagi ég er enn að fjalla um breytingartillögur meiri hlutans í þriðja lagi er orðalagsbreyting meiri hlutans vegna endurnýjunar afnotasamnings einhliða í þágu leigjandans og gengur því ekki nógu langt að okkar mati hvað varðar herra forseti tillögu fulltrúa frjálslyndra um að ríkið leysi eignarhluta einkaaðila í hitaveita suðurnesja til sín er það tillaga svipuð þeirri sem við vinstri græn höfum flutt áður annað hvort við fjárlagagerð eða fjáraukalög fyrr í vetur og við

auðlindanna sem samkvæmt frumvarpinu verður að hámarki sextíu og fimm ár verði styttur niður í þrjátíu og fimm ár og finnst mér það líka skynsamleg tillaga ekki síst eftir að búið er að setja inn í greinina ákvæði um gagnkvæma endurnýjun samnings ég vil vekja athygli þingheims á á athyglisverðri umsögn frá hollvinum hitaveitu suðurnesja en það eru þeir aðilar sem söfnuðu undirskriftum um að verja hitaveituna gegn ásókn fjárfesta í fyrra og háttvirtir þingmenn grétar mar rakti hér áðan meginniðurstaðan í áliti hollvina suðurnesja er einmitt að kröfur frumvarpsins um fyrirtækjalegan aðskilnað muni leiða til þess að hitaveita suðurnesja muni kalla eftir gjaldskrárhækkun og þar af leiðandi muni frumvarpið valda kostnaðarauka fyrir íbúa á suðurnesjum síðan segir í áliti hollvina suðurnesja herra forseti rétt væri að ríkið keypti aftur sinn hlut af einkaaðilum þannig að auðlindirnar færu beint í hundrað prósent eigu opinberra aðila eins og aðrar orkuauðlindir þetta herra forseti er markmiðið einmitt með tillögum okkar vinstri grænna um hitaveitu suðurnesja og ætla ég nú að víkja sérstaklega að því eins og fram hefur komið styðjum við

þegar lögfræðiálit eiríks tómassonar vefengdi rétt löggjafans til þess að láta frumvarpið ná til hitaveitu suðurnesja hófst undanhald ráðherrans frá boðuðum markmiðum og frumvarpið eins og hér hefur komið fram gerir einmitt ráð fyrir að hitaveita suðurnesja sem að vissu marki er upplýst að hafi verið ein af ástæðunum fyrir því að frumvarpið var samið það gerir samt sem áður ráð fyrir því að hitaveitan sé undanþegin banni við varanlegu framsali auðlindanna það hefur hins vegar verið bent á það herra forseti að samhliða því að setja í lög almenn fyrirmæli hefði mátt semja við hitaveitu suðurnesja um að fyrirtækið félli undir lögin með því að þetta er eina fyrirtækið sem þannig háttar um að það er í sameign sveitarfélaga og einkaaðila stjórnarformaður og varaformaður stjórnar hitaveitu suðurnesja lýstu því reyndar yfir í bréfi til iðnaðarnefndar og komu á fund nefndarinnar að starfsemi fyrirtækisins yrði færð til samræmis við ákvæði laganna það er að auðlindirnar verði alfarið í eigu sveitarfélaga en einkaaðilar muni sinna og eiga aðra rekstrarþætti

og láta takmarkanir á framsali auðlinda í vatnsafli og jarðvarma vera altækar eins og mér virtist ráðherra upphaflega gera ráð fyrir ég vil leyfa mér að vísa í álit meiri hluta iðnaðarnefndar þessari tillögu minni til stuðnings en þar segir með leyfi forseta þegar rakið er hvernig fulltrúar stærstu eigenda hitaveitu suðurnesja komu á fund nefndarinnar tuttugasta og fyrsti apríl síðastliðinn og skiluðu viðbótarumsögn þar sem lýst var vilja til að laga starfsemi þess að ákvæðum frumvarpsins síðan segir herra forseti ef það gengur eftir er ljóst að frumvarpið mun ná til helstu orkufyrirtækja landsins ég tel herra forseti rétt að taka af allan vafa um það í lagatextanum sjálfum ekki bara að bíða og vona með það heldur ganga frá samningum við hitaveitu suðurnesja um þetta og láta lagatextann taka af allan vafa til þess er tillaga okkar við breytingar þar sem niður falli orðið alfarið flutt ég vil víkja herra forseti sérstaklega að sambandi íslenskra sveitarfélaga og aðkomu þess að þessu máli í störfum nefndarinnar kom nefnilega fram að ekkert samráð var haft við vinnslu þessa máls við samband íslenskra sveitarfélaga það er tóm vitleysa segir hæstvirtur iðnaðarráðherra en á fundum nefndarinnar kom ítrekað fram að sambandinu var kynnt fullbúið frumvarp í janúar eða febrúar á þessu ári rétt áður en það var lagt fyrir alþingi þetta tel ég mjög ámælisvert vegna þess herra forseti að sveitarfélögin eiga nær öll orkufyrirtæki og hitaveitur í landinu ef undan eru skilin landsvirkjun orkubú vestfjarða og rarik sem eru alfarið í eigu ríkisins ég vil leyfa mér að nefna þessi öflugu fyrirtæki sem sveitarfélögin í landinu eiga það er orkuveita reykjavíkur norðurorka orkuveita húsavíkur rafveita reyðarfjarðar sextíu og átta prósent hlutur í hitaveitu suðurnesja og allar aðrar hitaveitur í landinu sem eru yfir tuttugu talsins á undanförnum árum hafa sveitarfélögin hagrætt verulega í rekstri sínum og náð miklum fjárhagslegum ávinningi meðal annars með því að reka alla veitustarfsemi sína í einu fyrirtæki nú herra forseti skal sveitarfélögum hins vegar gert að skipta stærstu að minnsta kosti fyrirtækjunum sínum upp aftur og það er ljóst að mikið fjárhagslegt óhagræði getur af þessu leitt og ekki síst fyrir smærri sveitarfélögin eins og hér er rakið og meiri hlutinn er að reyna að setja undir þann leka og það verður að segjast að það er betra en ekki en í áliti og breytingartillögum meiri hlutans er í litlu sem engu komið til móts við mótmæli fulltrúa sambands íslenskra sveitarfélaga og ég ítreka að það var heldur ekki hlustað á varnaðarorð sambandsins um mögulega skerðingu á sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga samkvæmt stjórnarskránni í áliti meiri hlutans er þvert á móti herra forseti lítið gert úr áliti sambands íslenskra sveitarfélaga og þar segir með

sveitarfélaga áður en þau eru send til alþingis venjan er sú að starfsmenn sambandsins taka saman álitið og senda það þetta mál sem hér um ræðir mun vera annað tveggja sem í vetur hefur verið fjallað um sérstaklega í stjórn sambandsins og það ræðst væntanlega af því hversu hápólitískt og stórt mál þetta er venjulega eru álitin unnin af starfsmönnum sambandsins og kynnt stjórn eftir að þau eru send út hvað varðar þetta álit sem hér liggur fyrir og er að finna í nefndaráliti mínu og meiri hlutinn telur ekki vera álit frá sambandi íslenskum sveitarfélaga þá vil ég taka það fram og hef til þess leyfi að álitið var tekið saman eftir umræður á stjórnarfundi dapurlegt en það er táknrænt því miður að meiri hlutinn skuli ekki treysta sér til að styðjast við og hlusta á hvað þá að fara eftir áliti sveitarfélaganna í landinu þess í stað er vísað mjög til álita forstjóranna í orkufyrirtækjunum og við þekkjum það af rei málinu sérstaklega í reykjavík að það getur verið himinn og haf á milli álits kjörinna borgarfulltrúa í reykjavík annars vegar og svo hinna sem eru forstjórar í viðkomandi fyrirtækjum hvort sem þau heita orkuveita reykjavíkur eða rei eða þá samtaka slíkra fyrirtækja eins og samorku spurningin er á hvern vill alþingi hlusta á fulltrúa eigendanna það er samband íslenskum sveitarfélaga eða fulltrúa þeirra sem eru ráðnir til að stjórna tilteknum fyrirtækjum fyrir sveitarfélögin og hafa um það samtök sín í milli samorku sem ég nefndi það er alveg dagljóst herra forseti að hagsmunir einstakra fyrirtækja eins og orkuveitu reykjavíkur þurfa alls ekki að fara saman við hagsmuni sveitarfélagsins eða sveitarfélaganna sem hana eiga sem slíks hagsmunir sveitarfélagsins eru í rauninni miklum mun víðtækari og þeir byggja á allt öðrum og félagslegum grunni hér er spurningin um það hvort eyrun eru lögð við markaðnum og debet og kredit á honum eða hvort hagsmunir almennings í landinu íbúa og raunverulegra eigenda fyrirtækjanna eru lagðir til grundvallar og viðhaft breitt hagsmunamat nú herra forseti fær meiri hlutinn annað tækifæri því stjórn sambands íslenskum sveitarfélaga ályktaði á fundi sínum síðastliðinn föstudag og sendi háttvirtur iðnaðarnefnd bréf sem dagsett er tuttugasti og þriðja maí þar sem kemur fram með leyfi forseta að stjórnin leggur til þá breytingu varðandi þetta frumvarp að fjórðu grein frumvarpsins sem fjallar um breytingu á eignarhaldi á landsneti h f falli brott úr frumvarpinu síðan segir herra forseti landsnetið er vegakerfi orkunnar stjórnin telur afar brýnt að fyrirtækið verði áfram alfarið í opinberri eigu það er athyglisvert herra forseti að þennan stjórnarfund sambands íslenskum sveitarfélaga þar sem þetta var samþykkt einróma sátu fimm sjálfstæðismenn þrír fulltrúar samfylkingarinnar tveir fulltrúar vinstri grænna og samhljóða einn fulltrúi

já herra forseti ég sé nú ekki muninn á því háttvirtur frammíkallendur en í þessum hópi eru sjálfstæðismennirnir halldór halldórsson sigrún björk jakobsdóttir hanna birna kristjánsdóttir gunnar einarsson sigurður valur ásbjarnarson samfylkingarmennirnir lúðvík geirsson dagur b eggertsson og smári geirsson nú verður eftirtekt að vita hvort meiri hlutinn í iðnaðarnefnd muni hlusta á þessa flokksfélaga sína sem þarna eru átta manns í stjórn sambands íslenskum sveitarfélaga með ákalli um það að verja að minnsta kosti landsnet gegn þessari einkavæðingu sem hér stefnir í þá er ég herra forseti komin að landsneti þar sem fjallað er um í fjórða grein frumvarpsins

raforkutilskipun evrópusambandsins er einmitt gerð mjög skýr greinarmunur á skyldum flutningsfyrirtækisins annars vegar og dreifiveitum hins vegar þess vegna er meðal annars veitt undanþága í raforkutilskipuninni um fyrirtækjalegan aðskilnað dreifiveita ef tengdir notendur eru hundrað þúsund eða færri það er enga slíka undanþágu unnt að fá varðandi flutningsfyrirtæki ég tel að það sé samfélaginu mjög mikilvæg að flutningsmannvirkin og kerfisstjórnin séu í hreinni almannaeigu enda er um eins konar grunnnet eða vegakerfi raforkuflutninganna að ræða og það er mikið öryggismál hvernig staðið verður að viðhaldi og frekari uppbyggingu þess og ég bendi á að flutningskerfin á norðurlöndum annars staðar en í finnlandi eru öll alfarið í eigu ríkisins ýmist sem opinbert hlutafélag í danmörku eða ríkisfyrirtæki eins og í noregi og svíþjóð og við teljum sérstaklega varasamt herra forseti að opna á þátttöku einkaaðila í þessum rekstri vegna þess að það hafa verið tengd slíkum aðgerðum bæði kostnaðarauki og alvarlegir atburðir í öðrum löndum svo sem eins og lestarslysin í bretlandi og rafmagnsleysið í kaliforníu ég vísa einnig í greinargerðinni til bráðabirgðaákvæðis fólks í raforkulögunum þar sem kveðið er á um endurskoðun á þessum lögum og ég tel að það sé óeðlilegt að ljúka með þessu frumvarpi endurskoðun á eignarhaldsákvæði laganna rétt áður en nefnd sem um endurskoðunina fjallar kemur saman

hlut raforkuframleiðendanna í fyrirtækinu til sín á að koma í veg fyrir óeðlileg hagsmunatengsl og ég mun herra forseti óska eftir því í ljósi ályktunar sambandsins að málinu verði vísað aftur til nefndar milli annars og þriðju umræðu og á fund nefndarinnar komi þá fulltrúar frá landsneti og eigendum fyrirtækisins

við höfum gengið mun lengra heldur en evrópukröfurnar gera það er tekist á um grundvallaratriði um sérhagsmuni fjármagnseigenda annars vegar og almannahagsmuni hins vegar framleiðsla og dreifing raforku hitaveitu og neysluvatns til almennings er hluti af almannaþjónustunni í nútímasamfélagi og um hana viljum við vinstri græn standa vörð ég tel það fráleitt að þvinga framleiðslu og nýtingu þessara gæða inn í samkeppnisumhverfi sem er sérsniðið fyrir meginland evrópu meðsamtengdum mörkuðum sem þjóna milljónum manna vatn og rafmagn lýtur að mestu leyti náttúrufræðilegri einokun þannig að hugmyndafræði frjálshyggjunnar um samkeppni framboð og eftirspurn á ekki við í þessum efnum raforkufyrirtækin og ekki síður hitaveiturnar okkar mala samfélaginu gull við búum við einna ódýrustu raforkuna í evrópu gerðum það í það minnsta þegar raforkutilskipunin var tekin upp þá voru einungis grikkir með lægra raforkuverð til almennings heldur en við í gervallri evrópu

og hitaveiturnar okkar viðbragðið við síðustu olíukreppu þetta metnaðarfulla átak sem sveitarfélögin í landinu stóðu fyrir og lentu vissulega á búa þeirra þar sem menn urðu að fresta framkvæmdum til að byggja upp hitaveiturnar meðal annars framkvæmdum við byggingu íþróttamannvirkja og skóla þessar hitaveitur spara þjóðarbúinu nú milljarða í innfluttu eldsneyti og til þess er vísað í greinargerð minni herra forseti þetta eru mjög mikilvæg gæði sem hér er um að ræða og ég tel til hreinnar óþurftar að hefja með þessu frumvarpi einkavæðingu á þessum gæðum eins og hér er stefnt að með part á sölu herra forseti ég átta mig á því og ég vona að það geri það fleiri að ríkisstjórnin þorði ekki og þorir ekki að koma fram með frumvarp um heildareinkavæðingu á þessum fyrirtækjum heldur er stefnt að því að skipta þeim í tvennt opna fyrir sölu á hundrað prósent hlut í öllum sölu og vinnslufyrirtækjum í stærstu fyrirtækjunum þetta eru fyrirtæki eins og fallorka og orkusalan annars vegar og svo hins vegar fjörutíu og níu prósenta hlut selja hann í dreifiveitunum sem eru í sérleyfissamkeppni að ekki sé talað um þessa ætlun að selja landsnet þess vegna herra forseti tel ég að markmið frumvarpsins séu góð og við styðjum að hafa auðlindir áfram í opinberri eigu þá verður